Vous avez été courageuse de mettre ce texte relatif à l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle sur notre table de travail.

Vous venez par ce texte rééquilibrer cette injustice devant laquelle tant de femmes ont plié le genou.

C'est une nouvelle brique qui change le marché du travail, le concept de la famille et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le marché du travail qui change parce que, effectivement, nous sortons de cette charge unique qui repose sur la femme. Nous allons avoir une égalité de salaire et de carrière, et c'est ce que nous voulons pour les femmes.